hvala lepa za besedo. Če pogledamo dnevni red današnje seje državnega zbora, vidimo, da imamo poleg te točke na dnevnem redu še nekaj zakonov, ki prevajajo, evropske uredbe v slovensko zakonodajo, nekaj imenovanj in nekaj ratifikacij. Kljub temu pa cel dan poslušamo, kako tratimo čas. Če te točke ne bi bilo na dnevnem redu, te seje, bi seja trajala dva dni. Običajno je januarska seja vseh parlamentih demokratičnih držav najbolj polna, ker vlada za tekoče leto pripravlja vrsto ukrepov, ki jih bo izvajala in za to rabi zakonsko podlago. V Sloveniji imamo pa januarsko sejo najbolj prazno. In to ni, dva meseca po imenovanju vlade, ampak je to že, bom rekel, krepko v prvem letu tega mandata, kmalu bo eno leto od, te od tega, ko je prejšnja vlada, odstopila. In prazen čas je bil zelo dolg. Tudi ni nujno, da danes na tej seji sedi cela vlada. Jaz mislim, da imate še kakšno drugo delo. To je ustavna obtožba zoper predsednika vlade, ni interpelacija zoper vlado, ni ustavna obtožba zoper vlado. Torej, hvalevredno je, da je predsednik vlade tukaj in da odgovarja na očitke. Da pa tukaj cela vlada sedi zato, da mu ni dolgčas je pa, bom rekel, nekoliko nenavadno, saj verjetno imate še kakšno drugo delo, glede na probleme, ki jih imajo, državljanke in državljani. Zdaj, kar se tiče pa ustavne obtožbe, je pa sta pa dva ključna razloga, zakaj smo jo vložili. In iskreno rečeno, nekoliko smo preveč optimistično upali, da do te razprave ne bo prišlo, ker to obtožbo bi mi umaknili, če bi vi vmes predlagali obljubljeni zakon, pa ga niste. Zdaj, ko ljudje slišijo zakon, mislijo, da je to, bom rekel, taka taka knjiga. Gre za en sam stavek. Če imate več rešitev za isti problem, potem, ne vem, predložite več stavkov, pa se bo izbiralo. Ampak za en sam stavek gre. In vsi vemo, za kakšen. In ta stavek, spoštovani, in to je prvi razlog, da smo vložili to ustavno obtožbo, je bil s strani, ne te vlade, ampak več ali manj iste koalicije, imamo neko reciklirano vlado, z manjšinsko podporo, ta stavek je bil obljubljen doslej petkrat. Zdaj, ustavna odločba je stara pet let. Mi smo prvič, po tem, ko vlada tega ni storila, predlagali zakonodajni predlog z njeno uresničitvijo štiriindvajsetega februarja dva tisoč petnajst. Vlada je takrat obljubila, oziroma vladna koalicija, ki je zakon seveda zavrnila, obljubila, da bodo takoj predlagali sistemsko rešitev. Pa je ni bilo. Zato smo slabo leto kasneje predlog ponovili - spet je bil zavrnjen in vlada je rekla, več ali manj ista koalicija, kot je danes, je rekla, pripravljamo v najkrajšem možnem času sistemsko rešitev. In je niso. Potem smo mi čas pol leta predlog ponovili, pa so spet zavrnili in spet so obljubili sistemsko rešitev, ki je ni bilo. Potem smo leta, ta predlog ponovili, so leta dva tisoč šestnajst, pa februarja dva tisoč sedemnajst, in vedno ste ga zavrnili, in vedno ste obljubili sistemsko rešitev. Potem smo predlog vložili še oktobra lani. Državni zbor - ta državni zbor, tega sklica - je predlog obravnaval dvajsetega decembra in ste ga zavrnili in spet ste obljubili, najkrajšem času - sistemsko rešitev. danes so se ti datumi nekoliko konkretizirali. Minister obljublja zakon do konca marca, sprejetje do poletnih počitnic in uveljavitev prvega septembra. Zdaj, če bi vi resno mislili s tem, bi od takrat, ko smo mi ustavno obtožbo vložili, pa do danes ta stavek že vložili. Torej po štirih prelomljenih obljubah žal tudi peti nismo verjeli na besedo. Ne, tokrat še toliko še toliko bolj ne, ker je ta zadnja zavrnitev, to zadnjo zavrnitev vladajoča koalicija izglasovala na eksplicitno negativno stališče vlade, pod vodstvom gospoda Šarca, češ da zavrača, da vlada nasprotuje zakonu, ki uveljavlja ustavno odločbo. In to je formalni razlog za vložitev ustavne obtožbe. Mi nismo pričakovali, da bo izglasovano. Smo pričakovali, da bo mogoče vendarle to pospešilo sistemsko rešitev, ki jo obljubljate že pet let in da bomo ta stavek dobili v proceduro. Pa ga nismo. Namesto tega stavka, v obliki zakonskega predloga, smo dobili na tisoče stavkov, ki so bili danes izrečeni, ki ponavljajo iste izgovore, kot smo jih poslušali zadnja štiri leta. Iste izgovore. Zelo rado se citira ločena mnenja ustavnih sodnikov, ki so bili proti, kar je zanimiva debata, ampak to ni ustavna odločba. Ustavna odločba je bila izglasovana in velja. Sicer je ni nenavadno, da pač manjšinska vlada citira manjšinska mnenja, in mislim, da so večinska, ampak to nič ne spremeni dejstva, samo nekoliko, razjasnjuje ta položaj, o katerem smo tudi danes, ko imamo neko vlado, ki je nekje na robni stopnji legitimnosti. Zdaj drugi razlog, zaradi katerega je ta ustavna obtožba vložena, je pa, so pa dvojna merila, ki jih konkretno ta vlada in ta koalicija uporablja. Zdaj, kolegice in kolegi so že citirali ta primer zakona oziroma ustavne odločbe glede izbrisanih, S kakšno vnemo je ta koalicija uresničila ustavno odločbo o odškodnini za izbrisane, ki je težka čez petdeset milijonov evrov. V istem času, ko je težko najti, dvesto petdeset tisoč evrov za za ostale, odškodnine, za slepe otroke, za starše slepih otrok, ali ko je takšen problem, zdaj že pet let, tristo tisoč evrov za enakopravno financiranje vseh šol v Sloveniji, tako da se preneha delitev otrok na prvo- in drugorazredne. Kar tristo tisoč evrov gre. Pa s tem gre za princip, ampak glejte, petdeset milijonov, petdeset milijonov evrov za odškodnine za izbrise na podlagi odločbe istega ustavnega sodišča, čez noč, Ko gre pa za Slovence, za slovenske državljane, je pa tak problem, petič razpravljamo o tem. Šestič, pravzaprav, ker zdaj ne razpravljamo o zakonu. In bo stvar še hujša, V Sloveniji velja zakon o socialnih prejemkih, kjer piše, da se odškodnine štejejo v dohodek, ki je obdavčen, in zaradi česar tisti, ki dobi neko odškodnino, potem praktično praviloma ni upravičen do socialne pomoči, če je v tej kategoriji. V zakon, s katerim ste to ustavno odločbo o izbrisanih, določili odškodnino, ste pa zapisali, da se pa ta odškodnina pa ne šteje v dohodek. Se pravi, ko gre za Slovence, bi rekel, striktno vse obdavčiti, tudi najbolj revne, onemogočiti, da bodo še naprej prejemali socialno pomoč, ko gre pa za izbrisane, petdeset milijonov ni problem, uresničujemo ustavno obtožbo in ta dohodek se ne šteje, ta, ta odškodnina se ne šteje med, med dohodek, mirno lahko, če kdo ima, drži socialno pomoč in ne plača davka. Vidite, to so pa ta dvojna merila, ki jih ta koalicija uporablja, pri uresničevanju pravnega reda in zaradi česar je ta današnja razprava še kako potrebna.